Señor Presidente, creo firmemente que este Acuerdo es un paso adelante en la estrategia de cooperación de desarrollo sostenible para los países de la comunidad del África meridional y para facilitar su integración en la economía mundial, porque ayuda a diversificar sus economías y, desde luego, a facilitar la cooperación y la integración regional entre ellos. Pero, verdaderamente, el Acuerdo contiene concesiones a las exportaciones procedentes de Sudáfrica que sí que afectan a los productores europeos del Mediterráneo. Lamentablemente, tengo que reconocer que el Gobierno de España no ha hecho su trabajo en defensa de los cítricos españoles, y yo le pido a la Comisión que se preocupe de proteger y defender los intereses de los productores mediterráneos. Por ello creo que es fundamental que se haga un seguimiento mensual de la entrada de volumen y de las ventas de los cítricos de Sudáfrica, aplicando la cláusula de salvaguardia si es necesario, y también medidas compensatorias. Alargar el periodo de entrada de las exportaciones desde Sudáfrica, de manera que coincida con la campaña de la producción europea, va a tener incidencia, y lo importante es haberlo evaluado antes y medirlo por si es necesario tomar medidas protectoras.